To sú milióny našich spoluobčanov z členských štátov Európskej únie, ktorí sú nezamestnaní. Správa k tomuto programu však, žiaľ, obsahuje niekoľko veľmi problematických miest. Je smutné, že pravica zneužíva krízu na presadenie myšlienky takej flexibility pracovného trhu, ktorú chce zaviesť bez toho, aby sa zároveň prijali a posilnili systémy sociálnej ochrany, vyrokované so sociálnymi partnermi v tripartitnom dialógu. Program sa snaží tripartitné vzťahy oslabiť a propaguje reformy a formy pracovno právnych vzťahov, ktoré nie sú kryté právami. V oblasti aktívnych opatrení sú v programe tiež nedostatky, pán komisár. Znižovanie dávok v nezamestnanosti, privatizácia dôchodkových systémov, nedostatok investícií do systémov verejného vzdelávania a takisto nedostatok zelených investícií, to všetko sú problémy, pre ktoré tento program a v takejto podobe je len ťažko prijateľný. Preto dúfam, že sa nám podarí nájsť kompromis, ktorý zabezpečí riešenie kritickej situácie takým spôsobom, aby aj v oblasti zamestnanosti v Európskej únii došlo k zlepšeniu bez znižovania sociálnych štandardov, ktoré sme si v Európe za posledné desaťročia vydobyli.